Señora Presidenta, el Reglamento mejora la investigación de seguridad para prever futuros accidentes, la coordinación a través de la creación de la Red y la atención a víctimas y familiares, pero siento que no se hayan incluido dos cuestiones en primer lugar, el concepto de la cultura de la equidad, para que el personal no sea sancionado por decisiones adoptadas según su experiencia y formación, sin que en ningún caso se toleren negligencias graves, infracciones deliberadas, ni actos de destrucción, y, en segundo lugar, la exigencia de un código de autorregulación para evitar la difusión de informaciones sensibles que puedan llegar a manos de los medios de comunicación, y así evitar sufrimientos gratuitos a las familias.